Monsieur le Président, le projet de l'ONU d'établir un pacte mondial sur les réfugiés est très inquiétant. Il repose en effet sur l'idée que les migrations de masse sont inévitables et qu'il faut accueillir toujours plus de migrants, qu'ils soient d'ailleurs de véritables réfugiés politiques ou de simples migrants économiques. Aucune des raisons avancées pour justifier cet immigrationnisme forcené n'est convaincante. Le déclin démographique de l'Europe doit être combattu par des politiques natalistes et non par l'immigration. La prétendue richesse qu'apporterait la diversité culturelle n'est qu'un mirage destiné à camoufler la sinistre réalité du communautarisme. Quant à l'argument fondé sur le respect des droits de l'homme, il ne saurait dissimuler cette vérité que le premier devoir d'un État est d'assurer la sécurité et la préservation de l'identité nationale de son peuple. Ce n'est pas d'un pacte mondial pour favoriser l'immigration que le monde a besoin, mais d'une coopération internationale qui permette à chaque État d'assurer une vie décente à ses ressortissants à l'intérieur de ses frontières.